Aș vrea să subliniez faptul că este un succes acordul la care am ajuns împreună cu Comisia și Consiliul pentru extinderea termenului de evaluare a substanțelor active până în 2014, pentru a crea în timp util o piață reglementată a produselor biodistructive. Acest lucru s a reflectat și în rezultatul votului din Comisia pentru mediu și din acest motiv doresc să mulțumesc colegilor mei care au sprijinit acest compromis între cele trei instituții. Extinderea perioadei de tranziție este extrem de importantă pentru a garanta că toate produsele biodistructive care conțin substanțe active vor fi comercializate pe piață în mod legal. Am considerat esențial ca revizuirea acestei directive să se realizeze printr o primă lectură, pentru a nu risca depășirea termenului de zece ani pentru examinarea sistematică a produselor biocide și, implicit, riscul retragerii lor de pe piață începând cu anul 2010. Prelungirea termenului va asigura timpul necesar statelor membre să evalueze aceste substanțe până în 2014, când revizuirea propriu zisă a Directivei privind biocidele va intra cel mai probabil în vigoare. Un alt element propus în proiectul de raport este limitarea la maxim 2 ani a posibilității de extindere a termenelor limită pentru dosarele rămase prin procedura de comitologie, pentru a evita posibilitatea întârzierii pe termen nedefinit a întregului proces.

2014. Elementele legate de protecția datelor și de fenomenul free riding, prin care companiile fac uz de informațiile înregistrate de alte companii în cadrul unei scheme la nivel național, sperăm noi, vor fi adresate în revizuirea propriu zisă a Directivei privind biocidele. Doresc să menționez că amendamentele adoptate în cadrul Comisiei pentru mediu fac parte dintr un acord cu Comisia și Consiliul, acestea regăsindu se în proiectul final ce urmează să fie votat mâine în plen.